Hvala. Kar se tiče tega, da me ni bilo v dvorani, v pisarni sem poslušal in, kaj je poslanka govorila, in sem se pač odločil, da morem priti noter in povedati, kaj si mislim o njenih besedah, ne. Zdaj, če pa ona te naprave nima v v svoji pisarni, da lahko posluša iz pisarne, pa mislim, da je številka štiri devet, ki je tehnična služba, interna številka, pa vam bojo prinesli to zadevo. Točno se ve, ne, da ni vsebine. Zakaj ste se pol prijavila k razpravi? Če ni vsebine, zakaj se pol prijaviš k razpravi? K razpravi se prijaviš, če želiš o neki stvari vsebinsko razpravljati. In še ena zadeva, tretjič. Ne, zdaj je pa kritika tudi na gospod podpredsednik, ker kot koalicijski očitno niste ustavil. Zakaj niste ustavili tega postopka tega zakona, če, tako kot trdi gospa Sluga, ni primeren za obravnavo, če je tako vsebinsko in nomotehnično nepopoln? V tistem trenutku, ko je bil uvrščen in ko je bila točka dnevnega reda potrjena, kriterije izpolnjuje. Je pa lepo za magnetogram: Minister bo to uredil. Saj tudi prejšnja naj bi to uredila, ne, tudi prejšnja ministrica naj bi to uredila. Me prav zanima, kdaj bo zakon na mizi.